Poštovani predsjedniče, prvo rumunjsko predsjedanje Vijećem došlo je u izazovnom trenutku kada se Europska unija pripremala za izlazak Ujedinjene Kraljevine i dočekivala izbore za Europski parlament. Rumunjska je pokazala da se i u takvim, pomalo kaotičnim okolnostima može odraditi dobar posao kad postoje jasni ciljevi i strategija kako ih ostvariti. Rumunjsko predsjedanje pamtit ćemo po velikom broju važnih inicijativa i nekim ključnim dogovorima s Europskim parlamentom, poput Direktive o plinu, Programa za digitalnu Europu, prvog svemirskog programa Europske unije, prvih normi o emisiji ugljičnog dioksida za teretna vozila ili inicijative za Europsku obalnu i graničnu stražu. Iako se u nekim područjima, primjerice migrantskoj politici i politici azila, moglo više napraviti, rumunjsko predsjedanje ipak nam treba poslužiti kao primjer da i novije članice igraju važnu i konstruktivnu ulogu u ovoj zajednici. Nažalost, oni koji su trebali nisu u rumunjskom primjeru vidjeli priliku za obnovu povjerenja između istoka i zapada, starih i novih članica, nego su pri izboru novih čelnih ljudi EU institucija dodatno marginalizirali europski istok i nove članice. Loša je to poruka uglavnom mladim demokracijama koje teže dostići demokratske i ekonomske standarde razvijenog Zapada, poštujući pritom i vlastite i tuđe tradicije. Nove članice ovakvim su izborom čelnika EU institucija ponovno označene drugorazrednima, iako je nedavno jedna od njih, Rumunjska, dokazala da u novijoj Europi ima i ambicije i znanja za aktivan doprinos razvoju europskih politika i ove zajednice. Bojim se da to nerazumijevanje mladih demokracija srednje i istočne Europe, koje su imale drukčiji razvojni put, iz godine u godinu raste. Stare članice, sad je to sasvim jasno, žele potvrditi svoju dominaciju kod donošenja strateških odluka za Europu. Mi od njih još uvijek možemo puno toga naučiti, ali kao od partnera, a ne gospodara. Nova Europa ne smije pristati na vazalni odnos. Tražimo da se poštuje naš identitet, našu kulturu, našu povijest i našu tradiciju. Želimo da Europska unija konačno postane dostojna svog slogana ujedinjeni u raznolikosti i prestane težiti centralizaciji i uniformiranosti jer taj put vodi u netrpljivost i politički sukob, što bi za Uniju moglo biti pogubno.